Aveți rolul de a le demonstra cetățenilor europeni că noul tratat este în conformitate cu așteptările lor și de a le da încredere în acesta. În următorii ani, printre numeroase alte subiecte importante, Comisia trebuie să propună revizuirea a două politici foarte importante politica agricolă comună și politica de coeziune.

Sper ca revizuirea acestor două componente ale politicilor europene să ducă pe termen mediu și lung la echilibrarea situației economico financiare și sociale din toate statele membre pentru a împiedica dezechilibre de tipul celor care se înregistrează în prezent și care periclitează dezvoltarea durabilă a Uniunii în ansamblu.